flutningsmenn erum við formenn þingflokka stjórnarflokkanna háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir og lúðvík bergvinsson frumvarp þetta er lagt fram til samræmis við frumvarp til laga um breyting á lögum um stjórnarráð íslands númer sjötíu og þrjú nítján hundruð sextíu og níu sem þingflokkar stjórnarflokkanna hafa sameinast um að flutt verði og ráðgera að verði afgreitt á þessu þingi því frumvarpi hefur verið dreift á alþingi og er þingskjal eins og mál númer eitt á þessu hundrað þrítugasta og fjórða löggjafarþingi og er á dagskrá í dag með breytingum á þeim lögum verða ráðuneytin sameinuð og breytingar gerðar á heitum ráðuneyta vegna tilfærslu á málaflokkum á milli þeirra skipan á heiti fastanefnda alþingis hafa tekið mið af heitum ráðuneyta og skiptingu málaflokka milli þeirra og er fyrsta málsgrein tuttugustu og þriðju greinar þingskapa kveðið á um að vísa skuli frumvörpum þingsályktunartillögum skýrslum til nefnda eftir efni þeirra og hafa um það hliðsjón af skiptingu málefna í stjórnarráðinu þingnefndir eru samkvæmt nýlegum breytingum á þingsköpum kosnar fyrir allt kjörtímabilið og því mikilvægt að nefndaskipan liggi fyrir þegar í upphafi kjörtímabils og miðist við það hvernig skipan stjórnarráðsins er ætlað að verða með þessu frumvarpi verður því samræmi á milli heita ráðuneyta og fastanefnda þingsins og málaflokka þær breytingar sem gert er ráð fyrir eru í fyrsta lagi að efnahags og viðskiptanefnd verði tvær nefndir sem beri heitin annars vegar efnahags og skattanefnd og hins vegar viðskiptanefnd í öðru lagi er gert ráð fyrir að annars vegar muni félagsmálanefnd heita félagsmála og trygginganefnd og hins vegar að heilbrigðis og trygginganefnd muni heita heilbrigðisnefnd er þetta til samræmis við þau

í þriðja lagi er gert ráð fyrir að landbúnaðarnefnd annars vegar og sjávarútvegsnefnd hins vegar verði ein nefnd sem ber heitið sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd vegna áforma um að sameina sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti gert er ráð fyrir að lögin öðlist gildi samkvæmt þriðju greinar frumvarpsins þegar þau hafa verið samþykkt á alþingi þó svo breytingar á stjórnarráðinu taki gildi ekki gildi fyrr en um áramót vegna þess sem fyrr segir að nefndirnar eru kosnar fyrir allt kjörtímabilið og rétt þykir að koma strax á þeirri nefndaskipan sem ætlað er að gildi út kjörtímabilið þó að breytingar þessar séu til komnar vegna breytinga á stjórnarráðinu má segja að þær eigi sér ástæður í vinnu þingsins sjálfs því verkefni sjávarútvegs og landbúnaðarnefnda hafa verið minni en annarra nefnda síðustu ár en verkefni efnahags og viðskiptanefndar hafa verið mikil og farið vaxandi og skiptir í því sambandi ekki minnstu máli lagasetning um fjármálastarfsemi og neytendamál sem verið hafa til meðferðar í þinginu að undanförnu ég hygg því að þessi breyting sé í sjálfu sér til bóta fyrir starfsemi þingsins herra forseti ég legg til að mál þetta fari til allsherjarnefndar þegar fyrstu umræðu um það er lokið ég vænti þess jafnframt að málið fái skjóta afgreiðslu í þinginu þannig að unnt verði að kjósa í hinar nýju nefndir allra næstu daga þannig að nefndaskipan þingsins verði fulllokið